hér var galli í hljóðinu borist hafa þrjú bréf um frestun á því að skrifleg svör við fyrirspurnum berist það er frá efnahags og viðskiptaráðuneyti skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali níu hundruð og